ministra za kulturo? Zanima me, če se tudi, če je v fazi, dejansko, da se pripravlja sprememba obstoječega zakona o razgradnji NUK-a?